forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu sjötta maí tvö þúsund og átta hefur forseti óskað eftir því við heilbrigðisnefnd að hún fjalli um greinargerð ríkisendurskoðunar um svonefnda rai skráningu hjá hjúkrunarheimilinu sóltúni fyrir árið tvö þúsund og sex í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti tólfta